Existe un compromiso de ayuda a la democratización a estos países del sur del Mediterráneo, a estos países que todavía están en proceso de transformación o están en un túnel estancados o no salen de él. Existe una necesidad de instrumentalizar los acuerdos comerciales que sirvan de palanca de cambio, de ayuda a la democratización y a la estabilización. Como ha dicho el ponente, las enmiendas que se han presentado, la cláusula de derechos humanos, la democratización, la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa son condiciones ineludibles que todo acuerdo debe incluir, y aunque estamos ante una nueva generación de acuerdos comerciales que se inició con Marruecos dentro de los marcos de negociación bilateral,

se estudie esa cláusula de reciprocidad que tiene que existir en los acuerdos bilaterales, que existan estudios de impacto y sobre todo, también, que se estudien modos o instrumentos que repartan las cargas dentro de los países de la Unión.